Madame la Présidente, Madame la Commissaire, bonsoir. Madame Reding, vous vous êtes réjouie aujourd'hui, je crois, à juste titre d'ailleurs, que la France ait répondu à l'injonction de la Commission européenne puisqu'elle a délivré à la dernière minute son plan législatif pour mettre en place les garanties procédurales telles que prévues par la directive liberté de circulation. Vous avez jugé que ces garanties étaient loyales et qu'elles permettaient non pas d'annuler, comme vous l'avez dit, mais de suspendre la procédure en infraction. Nous prenons acte mais nous aimerions également, comme parlementaires européens, pouvoir exercer notre contrôle sur ces engagements et avoir connaissance des promesses et du plan qui ont été présentés par les autorités françaises à ce sujet. Mais chacun se souvient que vous avez également interrogé la France à propos d'arrêtés de reconduite à la frontière et d'obligation de quitter le territoire pour vérifier le caractère non discriminatoire de ces documents administratifs.

cette nouvelle affaire dans l'affaire ne commence t elle pas à entamer un tout petit peu votre confiance dans la loyauté des autorités françaises et dans leurs informations? Madame Reding, ne jugez vous pas important, aujourd'hui, de continuer et de nous dire quelle est l'analyse, puisque l'analyse continue, sur la base des documents que vous aviez demandés concernant la possibilité d'infraction pour discrimination, pratique discriminatoire de la France mais également, on le voit ici, pour infraction à la protection des données personnelles, tel que prévu dans notre droit communautaire? Je crois qu'aujourd'hui, les citoyens européens sont en droit d'attendre une Commission responsable qui engrange ses succès mais qui aussi montre sa détermination et sa persévérance dans l'action auprès des autorités françaises, comme vous le faites d'ailleurs plus largement auprès des États membres de l'Union européenne qui, comme cela est très largement documenté, ont pris de mauvaises habitudes à l'endroit des Roms. Je dois dire, d'ailleurs, que pour ce qui est des fichiers, la Commission nationale de l'informatique et des libertés de la France a constaté elle même l'existence de quatre fichiers illégaux qui documentent des données personnelles, y compris jusqu'à caractériser le caractère manouche, gitan ou rom des personnes